virðulegi forseti ég ætla að greiða atkvæði gegn því að hér verði haldinn kvöldfundur til að halda áfram umræðu um frumvarpið um stjórnarráð íslands vegna þess að ég tel að enginn kvöldfundur geti bætt þetta mál sem er fullkomlega ótilbúið ómögulegt óbætanlegt óbætanlegt jæja það sem ætti að gera hér er að það ætti að halda kvöldfund annars staðar í bænum á milli þeirra sem leggja þetta frumvarp fram og fá úr því skorið til dæmis hvort þetta sé stjórnarfrumvarp þegar sá fundur er búinn og það er komið á hreint hver leggur þetta mál fram þá skal ég vera á kvöldfundi en þangað til ætla ég að greiða atkvæði gegn því að hér verði kvöldfundur